forseti vill tilkynna að þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda getur þingfundur staðið lengur í dag það er þar til umræðum um fimmta dagskrármálið breyting á lögum á auðlinda og orkusviði er lokið

um fimmta dagskrármálið hefjist um klukkan þrjú síðdegis forseti lítur svo á að um fundartímann sé samkomulag milli þingflokka og því sé ekki þörf á sérstakri atkvæðagreiðslu